virðulegi forseti hversu mikið lengur þarf hæstvirtur ráðherra að þjarma að þolinmæði okkar háttvirtra þingmanna ég bara spyr og til þess að varpa þessari spurningu aðeins öðruvísi hérna fram eins og háttvirtur þingmaður vigdís hauksdóttir sagði að þetta væri misnotkun á dagskrárlið er þetta misnotkun á dagskrárlið eða misnotkun á valdi hæstvirtur ráðherra hversu mikið lengur þurfum við eiginlega að bíða þæg og góð til að þetta mál komist á dagskrá

þolinmæði okkar er bara á þrotum ég styð þessa dagskrárbreytingu vegna þess að það er búið að þjarma að þolinmæði þingsins allt of lengi og það er bara kominn tími til að við fáum að ræða við